Hvala lepa, predsednik. Lep pozdrav vsem! Predlagatelj zakona o poslovni skrivnosti kot glavne cilje za pripravo predloga zakona navaja: uskladitev slovenskega pravnega reda z Direktivo EU dvesto šestnajst skozi devetsto triinštirideset Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu nerazkritega strokovnega znanja in izkušenj ter poslovnih informacij pred njihovo protipravno pridobitvijo, uporabo in razkritjem; nadalje, cilj je utrditev področja poslovne skrivnosti v enem prepisu ter povečanje ravni zaščite poslovne skrivnosti. Poudariti je potrebno, da je večina pripomb zakonodajno-pravne službe bila upoštevanih. Prav tako predlog zakona ureja pridobitev, uporabo in razkritje poslovne skrivnosti za namen izvajanja nalog preiskovalne komisije državnega zbora, zato predlogu zakona v Slovenski demokratski stranki ne bomo nasprotovali. Hvala.